Die Wirklichkeit sah anders aus. Die Ratingagenturen hatten ihr Hauptaugenmerk darauf, ihre Geschäftsbasis, so schnell es ging, zu erweitern und ihre Gewinne zu erhöhen, obwohl sie ohnehin schon über überdurchschnittliche Gewinnmargen verfügt haben. Sie sahen ihre Mitschuld anfangs überhaupt nicht ein und dann nur in kleinen Teilen. Sie haben deshalb auch darauf verzichtet, eine Selbstverpflichtung zu entwickeln, die Aussicht gehabt hätte, ihr Verhalten in Zukunft zu verändern. Deshalb war klar, dass die Politik auf den Plan treten musste. Die Bürger und Wähler haben erwartet, dass wir hier handeln. Wir haben gehandelt. Das Paket, das wir morgen zur Abstimmung stellen, ist sicherlich ein guter und richtiger Schritt in die richtige Richtung. Er wird vieles verändern, er wird natürlich nicht alle Schwachstellen beheben. Vieles von dem, was positiv anzumerken ist, ist vom Kommissar, von der irischen Ministerin und vom Berichterstatter schon berichtet worden. Im Einzelnen können wir sagen, die Arbeit der Ratingagenturen wird transparenter, sie wird objektiv nachvollziehbar, die Methoden werden erstmals überprüfbar werden, sie werden in der Haftung stehen und die Abhängigkeit wird im Laufe der Zeit zügig zurückgehen.

Wir haben nach wie vor eine Oligopolstruktur, die bleibt für eine Vielzahl von Jahren.

Da ist es leider bisher nicht gelungen, privates Kapital zu mobilisieren.